23 Kilka dni temu Rada zgodziła się, aby właśnie na usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym wypadku e booki, obowiązywały stawki obniżone. Natomiast ta debata obejmująca właśnie tę dyrektywę pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia w tym temacie. I bardzo się cieszę, że to zadanie zostało podjęte.